virðulegi forseti vefmyndasafn íslands myndasafn íslands er nýjung á sviði safna á heimsmælikvarða hugmyndin miðar að því að koma upp á fjölmörgum stöðum á íslandi fallegum stöðum sögufrægum stöðum merkilegum stöðum vefmyndavélum nefnt er að það mætti byrja með hundrað fimmtíu vélar sem væru tengdar netkerfi þannig að fólk um allan heim gæti á þeirri mínútu sem það opnar tölvuna sína og flettir upp í myndasafni íslands séð hvað er að gerast á svæði vefmyndavélarinnar hvort sem það væri í miðbæ akureyrar við gullfoss eða geysi skógafoss á þingvöllum í fjósi hjá bónda eða fjárbúi vefmyndavél getur meira að segja verið um borð í fiskiskipi þar sem menn geta fylgst með mönnum ganga til verka þetta mundi setja ísland í sérstakt sviðsljós og er ugglaust einhver besta landkynning sem hægt er að hugsa sér við það að rækta þetta myndasafn upp vefmyndasafn það má áætla að hver myndavél kosti um eins og hálfa milljón króna svo þetta er ekki miðað við hundrað fimmtíu til tvö hundruð vélar er hægt að koma

þetta mundi opna dyr fólks um allan heim að íslandi menn geta lagt áherslu á marga þætti í þjóðfélaginu sem mundu vera aðlaðandi fyrir fólk til þess að koma nær og skoða það er sannfæring mín virðulegi forseti að slíkt vefmyndasafn mundi skila jafnvel hundruðum þúsunda farþega ferðamanna til íslands á hverju ári því það er stórkostlegt að geta á augabragði séð nákvæmlega hvað er að gerast á þeim stað sem verið er að kynna vefmyndavélum geta líka fylgt einhverjar myndir fimm mínútur tíu mínútur myndir sem eru um nærumhverfi þess staðar sem verið er að mynda um söguna og um það líf sem þar fer fram þó náttúrufyrirbrigðið sjálft væri mest í myndavél þess vegna er tillagan lögð fram heiminum þrátt fyrir það að netvinnsla og netmöguleikar hafi verið um langt árabil þá hefur slíkt safn aldrei verið sett upp